Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Mint a frakciómban a visegrádi együttműködés, mai néven a Duna Balti Együttműködés kezdeményezője, nagy szeretettel köszöntöm a litván elnökséget, és bízom abban, hogy ugyanolyan eredményes lesz, amilyen Grybauskaite elnök asszony volt biztos korában, amikor harcolt az új tagállamok egyenjogúságáért.

Szeretném felhívni a közös agrárpolitika keretében fordítsanak figyelmet a kisparaszti gazdaságok támogatási rendszere szabályaink a kidolgozására. Végül szeretnék gratulálni a jelenlegi szociáldemokrata kormánynak, hogy benne van a lengyel kisebbségi párt. Remélem, hogy ez javítja a lengyel kisebbség helyzetét Litvániában és segíti az európai kisebbségvédelmi rendszert.